Señora Presidenta, hemos votado a favor del informe sobre una asistencia sanitaria más segura en Europa porque llama a la protección de los ciudadanos frente a los recortes sanitarios, garantizando el número suficiente de profesionales. Permítanme que señale a la atención la situación de la sanidad en mi país, en España, hasta hace poco, uno de los sistemas sanitarios más eficaces del mundo. Las políticas llevadas a cabo en mi país por el Partido Popular han contribuido a la degradación de la sanidad a través de privatizaciones en la gestión de servicios sanitarios y a través de recortes.

Permítanme recordarles, Señorías, que el proyecto europeo se asentaba sobre una idea de democracia vinculada a los derechos sociales y a los servicios públicos. Los que degradan la sanidad no solamente degradan la democracia, sino que degradan también el proyecto europeo.